Az Európai Tanács decemberi ülése a 7 éves keretköltségvetéssel foglalkozik. Az Európai Parlament frakciókon átívelő közös álláspontja az, hogy egy igazságos hétéves keretköltségvetésre vonatkozó javaslatot kell az Európai Tanácsnak kidolgozni. Kedves Kollégák, engedjék meg, hogy a mai eszmecserénket kihasználva öt világos és egyértelmű szempontot ajánljak a Tanács képviselőinek a figyelmébe a soron következő MFF, azaz hétéves keretköltségvetést illetően.

Ez a rendszer teljesen áttekinthetetlen és igazságtalan helyzetet tart fent a tekintetben, hogy az egyes tagállamoknak a nemzeti össztermékhez képest mekkora is a hozzájárulása az Unió költségvetéséhez. Másodikként, a Tanács előterjesztésének figyelemmel kell lenni arra, hogy a közép és kelet európai tagállamok kohéziós forrásként kapott pénzeszközeinek jelentős része, a 2004 es szempontból réginek mondható tagállamokhoz kerül vissza a gazdasági együttműködés keretében. A közép és kelet európai tagállamoknak biztosított kohéziós fejlesztési források valójában az EU 15 ök gazdasági fejlődéséhez is hozzájárulnak. Harmadrészt, igazságtalan és elfogadhatatlan a kohéziós források csökkentése, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió átlagos gazdasági fejlettségéhez képest szegényebb, szerényebb gazdasági teljesítménnyel bíró országok nagyobb mértékű kohéziósforrás csökkentést kellene, hogy elszenvedjenek, míg a már az Európai Unió átlagos gazdasági fejlettségét elérő, vagy annál jobb helyzetben lévő országok esetében ez a csökkentés jóval kisebb mértékű, vagy nincs is. Negyedsorban, rugalmas költségvetésre van szükség. A távozó Bizottság költségvetési javaslata és az eddig rendelkezésünkre álló források szerint a finn soros elnökség gondolkodása továbbra is egy rugalmatlan költségvetés képét mutatja. S végül, de nem utolsósorban a klímaváltozás kérdését illetően mély meggyőződéssel vallom, hogy jelen pillanatban nem jövőbeni veszély, hanem jelenlegi szomorú állapot, hogy az ambícióink pillanatnyilag üres szólamok. Nem csak a fiataloknak, hanem az aktív korúaknak és az időseknek is ebből van elegünk. Képtelen az a helyzet, hogy alig egy hónappal ezelőtt jutott eszébe a Tanácsnak az, hogy felkérje a Bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét tervet, és a konkrét tervhez rendelt közös európai uniós forrásokat, hogy milyen támogatásra is van szükség a 2050 es klímacélok elérése érdekében. Tehát egy ilyen, konkrét intézkedések nélküli költségvetési tervezet igazságtalan lenne.